Madame la Présidente, Madame Ashton, Monsieur le Commissaire, ce qui se passe aujourd'hui au sud de la Méditerranée est préoccupant.

Les États membres de l'Union qui sont actuellement présents sur son territoire soutiennent financièrement et matériellement un camp contre un autre. Je ne soutiens pas le régime de Kadhafi, loin de moi cette idée.

Concernant l'intervention en Libye, toutes les décisions ont été prises en dehors du cadre de l'Union.

Le résultat est que l'Union européenne reste une naine à l'échelle internationale. Madame Ashton, je salue les efforts que vous avez déployés pour condamner les répressions et les violations des droits de l'homme dans le monde arabe. Mais que comptez vous faire pour que la réponse de l'Union face à ce genre de crise mette davantage en avant une position unie, forte et audible?